Signor Presidente, onorevoli colleghi, mettere oggi in discussione il principio di libera circolazione non è soltanto antistorico è anche insensato. La libera circolazione è un diritto moderno di cittadinanza ed è sorprendente che la sua messa in discussione venga da settori politici che sono da sempre teorici del liberismo più sfrenato e, però, quando parlano di mercato del lavoro addirittura prefigurano una condizione protetta se non addirittura autarchica dello stesso. Dovete convincervi la libertà di circolazione serve perché è una straordinaria leva economica non c'è possibilità di competere nel mercato globale se non si hanno anche regole che vengono rispettate e da che mondo è mondo le persone che lavorano, e anche quando sono semplicemente cittadini, dalle loro comunità vengono protette perché questo garantisce coesione sociale, riduce il conflitto e aumenta il livello della partecipazione.